Die weitere Entwicklung gibt Chancen für neue Betriebe, vor allem jetzt auch für kleine und mittlere Betriebe. Wir haben gesehen Der Erfolg wurde natürlich vor allem von den großen internationalen Konzernen in Europa und in Südkorea dementsprechend genutzt.

Wir haben neue zusätzliche, attraktive Arbeitsplätze nicht nur in Europa geschaffen, sondern vor allem auch in Südkorea. Südkorea hat natürlich derzeit eine große Herausforderung mit Nordkorea, wo man sieht, dass ein militärisch diktatorisches System nicht diesen Wohlstand erzeugen kann, den Südkorea mit einem marktwirtschaftlichen und offenen Konzept dementsprechend vorangebracht hat. Auch das Urteil des EuGH wird uns jetzt neue Möglichkeiten geben, so dass hier auch klar die Kompetenzen geregelt sind. Gerade für das Europäische Parlament stellt es auch wieder eine Aufwertung da, weil wir damit sicher in die Zukunft gehen können. Wir sehen auch, dass die trade facilitation bei den WTO Verhandlungen ein großer Schritt gemeinsam mit Südkorea ist, hier jetzt die Bedingungen vor allem für die kleinen und mittleren Betriebe zu verbessern, und dass wir das jetzt auch in der Umsetzung beschleunigen müssen. Ich möchte auch daran erinnern, dass die Europäische Union jetzt das Programm Erasmus for Young Entrepreneurs, also das Austauschprogramm für Jungunternehmerinnen, dementsprechend internationalisiert, und dass hier ein Schwerpunkt auf Südkorea gelegt wird, so dass auch Start up Betriebe und spin-offs von Universitäten sich hier in Zukunft besser engagieren, und gemeinsam diese Handlungsstrategie mit Erfolg für beide Seiten umsetzen können.